Poštovani predsjedavajući, izazovi s kojima se suočavamo u nastojanju da zaštitimo djecu svijeta i stvorimo okruženje u kojemu će imati sigurno i bezbrižno djetinjstvo uvelike su se promijenili u posljednja tri desetljeća. Internet predstavlja revoluciju u međuljudskoj komunikaciji, ali isto tako i prijetnju sigurnosti i privatnosti djece i mladih. Smatram da moramo više raditi na edukaciji djece i mladih, ali i njihovih roditelja, te u isto vrijeme drastičnije kažnjavati prijestupnike. Pametni uređaji s internetskom vezom dio su naše svakodnevice i nove generacije praktički se rađaju s njima. No, unatoč njihovoj korisnosti, rast ovisnosti o tim uređajima, pogotovo kod djece, jako je zabrinjavajuća.